Frau Präsidentin, Herr Kommissar, ich begrüße die Ratspräsidentschaft!

Ich habe den Eindruck, der Rat kennt ihn nicht mehr. Wir haben ihn erst kürzlich beschlossen, und der Rat weicht davon in einem Ausmaß ab, dass ich den Rat nicht mehr verstehen kann.

Warum wird dann die Forschung und die Innovation gekürzt und der Bereich der KMU davon, den Sie besonders unterstützen wollen, ebenfalls gekürzt?

seit den vielen Haushaltsverhandlungen, bei denen ich dabei sein durfte, mehr als deutlich auffällt, dass Zahlungen und Zahlungsverpflichtungen immer weiter auseinandergehen, dass wir immer mehr Rechnungen haben und immer weniger Zahlungen zur Verfügung gestellt bekommen. In irgendeiner Weise würde ich mir wünschen, dass der Rat doch einmal langsam Worte und Taten in irgendeiner Weise wieder ein Einklang bringt.

Dann weiß ich nicht mehr, ob der Rat das tatsächlich noch nachvollzieht, was er persönlich auch bespricht.

Wir haben darin inbegriffen bereits das Statut der Abgeordneten Da dieses uns zweistellige zusätzliche Milliardensummen auf Grund des Statutes im Haushalt abnötigt, haben wir das zusätzlich selbst entsprechend eingespart und werden hier auch konsequent bei einer vernünftigen und geordneten Linie bleiben. Des Weiteren habe ich allerdings in Bezug auf den Europäischen Auswärtigen Dienst einige Anmerkungen. Der Europäische Auswärtige Dienst steht auch vor dem Problem, dass er eigentlich ein Dienst im Aufwachsen ist, aber trotzdem die Mittel dafür nicht bekommt, zumal seine Mittel dann auch noch ziemlich unübersichtlich zwischen Kommission und Europäischem Auswärtigem Dienst verteilt sind.

Ein zweiter, letzter Punkt betrifft den Europäischen Gerichtshof. Der Rat hat schon lange beschlossen, dass man ihn ausweiten muss. Wir haben ernsthafte Gefahren für unseren Haushalt, weil wir die erste Klage vorliegen haben wegen zu lang dauernder Verfahrensdauer. Die Verfahrensdauern sind mittlerweile über drei Jahre, und das bedeutet ernsthafte finanzielle Konsequenzen für den Haushalt. Vielleicht sollte man dem EuGH endlich die neuen Richter geben, die man ihm schon lange zugesagt hat, damit er wieder zu geordneter Arbeit übergehen kann.